Madame la Présidente, le financement des retraites est avant tout une spéculation, certes, de bon père de famille, mais une spéculation quand même. On met le moins possible sur la table pour toucher le plus possible, le plus longtemps possible. Dès lors, aucun système n'est satisfaisant ni les financements publics, toujours intimement liés au chômage ou au travail, selon les moments, dont beaucoup d'ailleurs ont fait l'objet d'une mauvaise gestion, souvent à la limite des scandales, quand on regarde le niveau général des retraites en Europe

Alors, le nouveau monde qui s'ouvre, avec la numérisation, la robotisation et aussi les flux migratoires économiques, nous impose d'être très attentifs et surtout très rigoureux. Le système complémentaire européen qui nous est proposé par la Commission ne pourra, hélas, profiter aux plus fragiles, qui pourtant en auraient le plus besoin.

Alors oui, bien sûr, à plusieurs piliers de retraite le public, le privé et l'épargne personnalisée mais toujours sous le contrôle strict et la garantie des États, car il n'est pas possible de faire de nos retraités les pauvres d'aujourd'hui et de demain.